Monsieur le Président, au terme de ce débat dense, vif et long, mes premiers mots seront pour remercier le Parlement européen de ses nombreux témoignages de soutien au travail que j'ai l'honneur de conduire avec la confiance du président Juncker, des services de la Commission,

J'ai pour votre pays, Mesdames et Messieurs les députés du Royaume Uni, une très grande admiration et jamais, au grand jamais, vous ne trouverez dans mon attitude le moindre esprit de revanche et la moindre intention de punition.

Il y a simplement le fait qu'au moment où vous décidez de partir, nous vous demandons de solder les comptes.

J'ajoute que ce point est important si nous voulons, comme vous l'avez vous même souhaité, bâtir dans l'avenir une relation différente, mais solide et durable, en matière de commerce, en matière de protection de la sécurité, de lutte contre le terrorisme et de défense. Nous avons besoin de confiance entre nous pour une relation durable dans l'avenir. La clé de cette confiance est aussi que vous acceptiez objectivement de solder les comptes. Il y a quelque chose que vous avez dit, les uns et les autres, que je ne comprends pas. C'est l'idée que le négociateur européen que je suis ou l'Union européenne voudrait faire traîner les choses ou voudrait vous retenir, qu'elle jouerait la montre.

2016. Nous avons reçu la lettre de Theresa May notifiant cette volonté de retrait le 30 mars

C'est son choix souverain.

Je recommande que personne, vraiment personne, ne sous estime la complexité, les difficultés juridiques, humaines, sociales, économiques et financières de cette décision.

Deuxième point, nous respectons le choix souverain des citoyens britanniques. Nous mettons en œuvre le retrait que vous avez choisi.

Il en va de l'intérêt commun. Nous respectons ce choix, mais nous vous demandons de respecter l'Union européenne. Nous vous demandons de respecter le fait que nous serons intransigeants sur l'intégrité du marché unique, le respect des règles de fonctionnement et l'autonomie de décision de l'Union européenne. Le Brexit ne peut pas avoir des conséquences payées par les contribuables de l'Union européenne. Le Brexit ne peut pas avoir pour conséquence de fragiliser le marché unique et les quatre libertés qui en font intrinsèquement partie.

suspens. Nous avons accompli des progrès, clarifié beaucoup de

Conseil. Ce sera une période courte, encadrée, pendant laquelle nous maintiendrons, parce que c'est notre raison d'être, la totalité de l'architecture de régulation des conditions budgétaires, juridiques et le rôle de la Cour de justice. C'est votre demande que d'avoir cette période de transition courte, c'est notre droit de dire qu'elle se fera dans les conditions qui sont celles du marché unique. Nous ne sommes pas surpris par cette demande de transition, nous l'avions